Aber ich muss auch sagen Nicht zuletzt durch den Einsatz unseres Koordinators der EVP Fraktion, Othmar Karas, von Frank Engel und auch unserer Schattenberichterstatterin Sirpa Pietikäinen haben wir einen guten Text erreichen können. Der Krisenausschuss war ursprünglich für die Ursachenanalyse gedacht und dafür, langfristige Empfehlungen abzugeben. Wir haben nun fünf konkrete Empfehlungen zu fünf Hauptthemen formuliert. Darüber hinaus analysiert der Bericht notwendige Schritte in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit, Energiepolitik, EU Binnenmarkt, Migration und Forschung, bei der Unterstützung für die kleinen und mittleren Unternehmen und bei den Themen Besteuerung, Beschäftigung und Ausbildung. Aus meiner Sicht ist es deswegen jetzt entscheidend, was wir aus diesen guten Empfehlungen machen. Es reicht nicht aus, notwendige Schritte zu formulieren nein, wir müssen jetzt auch etwas tun. Die EU Institutionen müssen eine stärkere Rolle bei der Gestaltung und Realisierung gemeinsamer Maßnahmen haben. Die EU ist aus meiner Sicht an einem Scheideweg. Entweder wir entscheiden uns, den nächsten Schritt der Integration zu machen, oder die EU driftet aufgrund der bestehenden wirtschaftspolitischen Divergenzen auseinander.

Dieser Herausforderung müssen wir uns jetzt stellen. Das werden wir sicherlich auch in den nächsten Monaten im Wirtschafts und Währungsausschuss des Parlaments tun.